Mnohé z vás, kteří znají historii České republiky, asi nepřekvapí, že jsme národem, který je velmi obezřetný, když jde o pobyt, byť krátkodobý, cizích vojsk na našem území či jeho přesuny.

spojenci z NATO budou chápat historické rány na duši českého národa a budou je respektovat. USA by si v tomto směru měly pamatovat silný odpor české veřejnosti proti možnosti postavit na českém území americký radar.

Chtěla bych informovat evropské instituce, že část občanů a veřejných zástupců se nedomnívá, že podobné demonstrace vojenské moci uklidňují již tak dosti napjatou atmosféru. Doufám, že se brzy uklidní horké hlavy, které se nepodílí na vytváření mírového ovzduší a narušují mírové ticho demonstrativními přesuny vojsk. Naším cílem by mělo být diplomatické řešení krize, a nikoli její eskalace. EU by neměla přihlížet tomu, aby se dvě velmoci předváděly ve velikosti armád a eskalovalo se tím napětí ve východní Evropě. Nechceme vidět ukázky cizí moci a vojenské moci, požadujeme, aby armády zůstaly ve svých státech.